Señor Presidente, me uno a la celebración de mis queridos colegas por la presencia del Consejo hoy aquí. Me parece muy importante saludar también al Tribunal de Cuentas y, sobre todo, agradecer lo que se ha enriquecido el debate con las aportaciones vía enmienda. También agradecer, sobre todo, la ayuda de los ponentes en la sombra y de todos los que han participado en todo este trabajo desde el mes de octubre las Direcciones Generales, el Secretario General, la Secretaría, así como el personal de apoyo de mi Grupo, y todos los que han colaborado.

Creo que el Parlamento como única institución elegida democráticamente debe ser el primero en dar ejemplo de transparencia, eficacia y eficiencia. La confianza del ciudadano europeo en nuestro buen hacer es fundamental para todos nosotros

Para finalizar, agradecerles a todos ustedes su colaboración para obtener un informe que yo creo es consensuado, equilibrado y bastante realista, y que permitirá que podamos seguir avanzando en una buena gestión de los recursos de que disponemos.